che, nel corso di questi anni di crisi, sono rapidamente scivolate da una condizione di relativo benessere ad una situazione di povertà. Quindi, questi fondi in molti casi sono l'unica possibilità di sopravvivenza per milioni di persone.